Anumite state din zona euro se confruntă astăzi cu dificultăți financiare serioase, exemplificate prin dimensiunea unor datorii publice și deficite bugetare cu mult superioare pragului permis de Pactul de Stabilitate și Creștere.

Ceea ce nu a fost luat însă în considerare a fost nevoia creșterii datoriei publice în contextul degradării situației financiare la nivel macroeconomic, căreia i s a adăugat creșterea exponențială a datoriei private.

Pentru a evita astfel de consecințe, este imperativă manifestarea solidarității între statele membre, prin adoptarea unor măsuri comune de întrajutorare a statelor aflate în dificultate. De asemenea, este nevoie de o relaxare a criteriilor Pactului de Stabilitate, posibilitate prevăzută într o declarație anexată actului final al Tratatului de la Lisabona.